Uniunea Europeană înseamnă în primul rând cele 500 de milioane de cetățeni europeni. De aceea, viitorul Uniunii înseamnă viitorul cetățenilor europeni, cărora trebuie să le redăm încrederea în propriul viitor. Conform Eurostat, rata șomajului în UE 28 a ajuns la sfârșitul anului trecut la 12, iar în cazul tinerilor sub 25 de ani chiar la 23,2. Pentru a nu risca ca o întreagă generație să se piardă, este esențial ca Uniunea și statele membre să dea tinerilor șansa să contribuie la dezvoltarea societății lor, în aceeași măsură ca și generațiile anterioare.

Principala prioritate, atât a Uniunii cât și a statelor membre, trebuie să fie crearea de locuri de muncă. Uniunea și statele membre trebuie să investească în modernizarea industriei europene pentru a asigura competitivitatea acesteia și pentru a păstra producția industrială pe teritoriul european. Viitorul Uniunii nu trebuie să se bazeze doar pe un sector puternic al serviciilor, ci și pe o industrie eco eficientă și sustenabilă.